Herr Präsident! Gestern Morgen hat der neu gewählte Kommissionspräsident Jean Claude Juncker ganz richtig gesagt Die Krise ist nicht vorbei, bis das Problem der hohen Arbeitslosigkeit in Europa besonders der Jugendarbeitslosigkeit gelöst ist. Seit 2008 steigt die Jugendarbeitslosigkeit in der Union kontinuierlich an bis zu 50 in manchen Ländern. Die Gelder der Initiative stehen seit dem

Seit 2008 steigt die Jugendarbeitslosigkeit, erst 2013 wurde die Initiative beschlossen. Wie können wir hier effektiver arbeiten?

Österreich wurde bereits erwähnt.

Dies ist kein Vorwurf an die Kommission, sondern an die Mitgliedstaaten, denn meines Erachtens liegt hier das Problem. Deshalb begrüße ich auch die Entschließung unseres Kollegen Casa, dass wir dieses wichtige Problem auch in der neuen Legislaturperiode behandeln.